Ces pays sont pourtant, nous le savons, souvent les principales victimes de ce réchauffement dont ils ne sont pas, pourtant, les responsables. Les pays industrialisés ont apporté une aide financière importante. Elle est aujourd'hui insuffisante et, même dans les montants affichés, elle n'est pas, dans les faits, respectée.

2020 pour la lutte contre le réchauffement climatique dans les pays en voie de développement. Le Parlement, après certains responsables politiques nationaux, prend donc ses responsabilités. J'aimerais savoir quelle est la position du Conseil et de la Commission et s'ils nous suivront sur ce point.